Des personnes considérées comme opposants politiques au sens large ont été menacées, poussées à l'exil, emprisonnées et parfois même victimes d'exécutions sommaires. Le droit à la liberté d'expression a également été mis à mal et l'espace pour la société civile et les médias est de plus en plus restreint dans ce pays.

Nous appelons à la libération immédiate des journalistes d'Iwacu et de toute personne emprisonnée pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Afin d'éviter que la situation ne s'intensifie dans la région, nous appelons aussi l'Union africaine à envoyer ses observateurs des droits humains au Burundi et nous appelons les Nations unies à lancer des enquêtes impartiales sur les personnes suspectées d'avoir commis des violations des droits de l'homme. Nous appelons enfin les États membres de l'Union à fournir une aide financière aux acteurs de la société civile du Burundi et appelons les diplomates de l'Union à veiller à ce que les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits humains soient respectées, en observant les procès des journalistes prisonniers politiques et des défenseurs des droits humains, ainsi qu'en leur rendant visite. Enfin, réaffirmons avec force qu'il doit y avoir des sanctions qui soient maintenues à l'égard du Burundi, des sanctions ciblées qui ont été décidées par le Conseil et qui ne doivent pas être levées aujourd'hui ce serait un message politique désastreux par rapport à la situation au Burundi.